Herr Präsident Graf Lambsdorff, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich finde, wir sollten schon anerkennen, dass es diesem Land gelungen ist, die dritten Wahlen seit der Unabhängigkeit im Jahr 2008 einmal mehr frei und fair abzuhalten. Das Ergebnis darf jedoch nicht zu einer politischen Blockade führen. Und das bereitet mir angesichts des Wahlergebnisses und der Zusammensetzung des Parlaments durchaus Sorge. Eine Regierungsbildung in Pristina mit neun Monaten Vorlaufzeit, wie es nach der letzten Parlamentswahl der Fall war, sollte vermieden werden. Die neue Regierung in Pristina sollte sich im Interesse aller Kosovaren proeuropäisch ausrichten und eine belastbare Strategie für die Zukunft des Landes haben. Aus meiner Sicht sind in drei Bereichen besondere Fortschritte notwendig. Erstens es ist bereits betont worden Das Kosovo ist das einzige Land im westlichen Balkan, welches nach wie vor keine Visafreiheit genießt. Das führt natürlich zu Frustration bei den Menschen. Die neue Regierung in Pristina und das Parlament sollten endlich die Kriterien für die Visafreiheit erfüllen. Dazu gehört zuallererst die Ratifizierung des Grenzabkommens mit Montenegro. Zweitens Die neue Regierung sollte wichtige Wirtschaftsreformen und ebenso Reformen zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit verabschieden. Die Fortschritte im Kampf gegen Korruption, Bestechlichkeit und organisierte Kriminalität sind natürlich logische und wichtige Voraussetzungen auf dem Weg in die Europäische Union, aber sie sind auch gleichzeitig die Grundvoraussetzung für weitere Investitionen aus anderen Ländern, beispielsweise aus Deutschland. Drittens Der Dialog mit Serbien sollte fortgeführt und vertieft werden, bereits getroffene Vereinbarungen müssen umgesetzt werden. Dazu gehört auch die Errichtung eines serbischen Gemeindeverbands im Norden Kosovos.